Gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. Są to więc inwestycje w zakłady, których produkcja trafia bezpośrednio do konsumenta. Inwestycje w pozyskiwanie surowców, zwłaszcza tych kopalnych, to proces długi, kosztowny i o długim okresie zwrotu. Dlatego mogą sobie na nie pozwolić wielcy inwestorzy, będący przeważnie monopolistami, którzy, jak to miało miejsce z metalami ziem rzadkich, dyktują swoje warunki.

Europa nie może się rozwijać z powodu braku lantanowców, a zwłaszcza samaru i neodymu potrzebnych do produkcji magnesów stałych dużej energii, które są wykorzystywane w energetyce wiatrowej i napędach samochodów elektrycznych. Pora, by zadbać w Unii Europejskiej o bezpieczeństwo surowcowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku bezpieczeństwa energetycznego.